Köszönöm a szót, amelyet levezető elnökként először adott meg nekem. Fontos összeurópai kérdés, hogy szabad e a kohéziós támogatások megvonásával büntetni azokat az országokat, amelyek amúgy is nehéz költségvetési és gazdasági helyzetben vannak. Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi fegyelmet minden kormánynak be kell tartania. De még ha egy kormány meg is érdemli a szankciókat, a kohéziós politika forrásainak megvonása az önkormányzatokat, a régiókat, a vállalkozásokat, a lakosságot bünteti, ezért is igazságtalan.

Vajon a Bizottság ugyanígy megbünteti e majd Spanyolországot a túlzottdeficit eljárás keretében, miként ezt megtette Magyarország esetében.

Nem Spanyolország megbüntetését szeretném, éppen ellenkezőleg! Félő, hogy a pénzügyminiszterek tanácsának holnapi ülésén sem lesz több gazdasági ésszerűség és politikai bölcsesség, mint az Európai Bizottság korábbi döntésekor.